Or, les moyens de les mettre en œuvre passent notamment par la mise en place d'un gouvernement économique de l'Union. Pour que ces belles paroles et ces grands objectifs deviennent des réalités et évitent à nouveau, je dirais, cette sorte de désenchantement collectif de la stratégie de Lisbonne, il faut se donner absolument les moyens d'agir. C'est dans ce sens d'ailleurs que je soutiens pleinement la proposition de la Commission visant à établir un contrôle a priori, au niveau européen, des budgets nationaux, avec un bémol cependant, à savoir la nécessité d'associer les parlements nationaux et le Parlement européen à ce mécanisme de contrôle. Mais je voudrais dire un mot plus précisément sur la crise et les jeunes. Je pense que les jeunes ont été une des principales victimes de cette crise, et que nous devons saisir l'occasion qui nous est donnée pour remettre les jeunes au cœur de cette stratégie Europe 2020. Tout d'abord, la stratégie Europe 2020 doit être une stratégie inclusive. La mobilité, qui est la traduction concrète de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne, doit devenir une réalité pour tous les jeunes, et pas exclusivement pour les jeunes étudiants. Et c'est en sens que j'espère avoir le soutien de la Commission pour proposer une extension des programmes européens de mobilité en faveur des jeunes apprentis. En outre, je crois aussi que cette stratégie doit promouvoir une jeunesse compétente afin de lutter contre le fléau du chômage des jeunes et, nous le savons tous, la transition des études au premier emploi constitue un des défis majeurs que doivent affronter les jeunes. Eh bien, c'est en renforçant leurs compétences, par exemple à travers une meilleure orientation des fonds européens en faveur des politiques de la jeunesse, que nous avancerons sur ce chantier. Enfin, si tous les jeunes Européens doivent avoir accès à la mobilité et au renforcement des compétences, c'est parce que nous avons besoin avant tout d'une jeunesse innovante. Ce sont les jeunes qui, aujourd'hui, vont créer la croissance et l'innovation de demain. C'est pour cela que je voudrais que cette stratégie Europe 2020 n'oublie pas le volet jeunesse.